Herr Präsident! Die beiden Berichte, die uns vorliegen und über die wir morgen abstimmen werden, können entweder ein gutes Signal sein an die Unternehmen, die bereits jetzt schon aktiv sind und CSR betreiben, oder aber es kann auch der Anfang vom Ende sein.

Wenn sich ein Unternehmen nicht an Umweltstandards hält, nicht an Arbeitsbedingungen, dann ist das nicht akzeptabel und nicht tolerabel. In Ländern, in denen es so etwas noch gar nicht gibt, ist die nationale Regierung aufgefordert, diese Gesetze zu erlassen. Ich glaube aber, dass es ein absoluter Fehler ist, wenn wir vom Europäischen Parlament uns hier hinstellen und sagen Wir brauchen einen legislativen Vorschlag seitens der Europäischen Union. Es kann nicht sein, dass etwas, was freiwillig ist, und zwar und davon sprechen wir eigentlich bei CSR freiwillig on top vorgeschrieben wird. Das kann nicht sein!

Deswegen sprechen wir uns als Liberale auch ganz klar dafür aus, dass es nicht sinnvoll ist, hier legislativ mit Verpflichtungen oder Gesetzen sogar die Innovation zu hemmen. Denn letztendlich ist es doch genau der Punkt Die Unternehmen, die jetzt schon aktiv sind, die hier gute Beispiele bringen, die tatsächlich CSR in ihre Strategie eingebunden haben, haben doch auch einen Marktvorteil. Die können doch auch ihre Kunden davon überzeugen. Wenn wir aber jetzt alles gleich machen, alles vorschreiben, auch den Unternehmen die Flexibilität nehmen denn was ist denn das richtige soziale Engagement? Auch das kann man an dieser Stelle fragen dann nehmen wir genau diesen Unternehmen den Wettbewerbsvorteil und erreichen vielleicht genau das Gegenteil. Denn diese Unternehmen werden bestraft. Die werden nicht mehr hervorgehoben, sondern es wird alles ein Einheitsbrei werden und sehr nivelliert.